Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich begrüße den Abschluss der Europäischen Investitionsbank. Das externe Engagement der Europäischen Investitionsbank ist ein wichtiges Instrument der EU Außenpolitik.

Das ermöglicht ihr nämlich, ihr Engagement zu verstärken. Der Verweis auf die Ukraine ist eben schon gefallen. Die Gelder sind umso wichtiger, als es der Union und den Mitgliedstaaten nicht gelingt, andere Instrumente der auswärtigen Politik mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten. Es ist ein Skandal, dass die humanitäre Hilfe völlig unterfinanziert ist. Sie kann wegen Unterfinanzierung kaum noch tätig werden. Noch größer sind die Lücken beim Instrument für Stabilität und Frieden. Das Engagement der EIB muss an harte Konditionen gebunden sein, vor allem beim Schutz der Demokratie, bei den Menschenrechten und bei der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.

Deswegen ist es auch richtig, dass es jetzt mehr Berichtspflichten der EIB gibt. Womit wir nicht zufrieden sind, ist der Abschluss im Bereich Umweltschutz und Kampf gegen den Klimawandel. Der ist schwach, da hätten wir uns einfach mehr gewünscht.